Voorzitter, wij werden deze week verrast door het bericht van de Europese Rekenkamer dat er zo'n 300 miljard euro van de Europese meerjarenbegroting op de plank blijft liggen.

Natuurlijk heeft de brexit consequenties voor de begroting, maar wat het CDA betreft, kijken we ook eerst kritisch naar de uitgaven.

Nieuwe prioriteiten hoeven niet per se meer geld te betekenen. De Europese begroting is geen kerstboom waar ieder zijn eigen projectje in kan hangen.

We kunnen iedere euro maar één keer uitgeven, dus laten we er zorgvuldig mee omgaan. Geen politieke cadeautjes die vervolgens door de burger betaald moeten worden, maar verstandig en doelmatig besteden zoals het hoort.